Domnule președinte, aș vrea să i spun domnului Tokes că ar trebui să și ceară scuze pentru afirmațiile făcute, pentru că eu am informat ieri Parlamentul, printr o declarație politică, în Budapesta, ambasada României a fost profanată, stema și însemnele statului unitar român au fost date la o parte și acoperite cu alte materiale textile care nu sunt recunoscute ca și steaguri și acel ținut secuiesc, despre care tot vorbește domnul Laszlo Tokes, n a fost niciodată independent, deși solicită în anul centenarului România va sărbători în 1 decembrie